je me disais qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Car ne vous en déplaise, Mesdames et Messieurs, un vent nouveau souffle sur cet hémicycle et ce n'est pas grâce à vous, M.

Un vent de fronde aussi contre les manœuvres politiques fomentées dans le dos des électeurs il en est ainsi du traité transatlantique, du traité dit TISA, comme hier d'ailleurs de l'ACAC et aujourd'hui de l'accord passé entre le PPE, les libéraux et le PSE ayant permis votre élection, M.

Cela se produira d'ici quelques jours, mais c'est déjà fait quand on pense que pendant des semaines vous avez laissé croire aux électeurs que leurs votes auraient une influence sur la tête du Parlement ou la tête de la Commission. C'est à mourir de rire pour nous évidemment pas pour eux parce que les électeurs ont été floués une fois de plus. Je regrette que le vote soit secret j'aurais aimé vous voir là tous ensemble, la main levée, devant les électeurs qui vous ont envoyé sur ces sièges élire le socialisme le plus sectaire, le pire du socialisme et le pire de l'ultralibéralisme.